þessar umræður hafa um margt verið fróðlegar en það er hins vegar þannig hæstvirtur forseti að sumt af því sem hér hefur verið sagt af forustumönnum ríkisstjórnarinnar ber ekki alveg saman ef ég hef tekið rétt eftir sagði hæstvirtur forsætisráðherra að það væru líkur á því miðað við að það ætti að selja ákveðnar eignir að skuldir okkar gætu til framtíðar verið um sjötíu prósent af landsframleiðslu mér heyrðist hæstvirtur fjármálaráðherra tala áðan um að þær getu verið kannski fjörutíu til fimmtíu prósent af landsframleiðslu eitthvað held ég að passi ekki í dæmið það er hins vegar svo hæstvirtur forseti að mér finnst að ráðherrarnir sem hér hafa talað hafi ekki reynt að upplýsa okkur um mál eins og varðandi icesave það er ekki verið að segja okkur hvar það mál er statt það

óleyst deila við höfum áður verið í deilum við breta og þær hafa verið óleystar um þó nokkurra mánaða skeið og ára skeið það þarf ekki nema minna á landhelgisstríðin í því sambandi ég held nefnilega að við fáum ekki undir því risið að taka við icesave reikningunum eins og þeir liggja fyrir í dag

hvaða tjón varð af þeim eignum með beitingu hryðjuverkalaganna í bretlandi hvaða áhrif hafði það á eignastöðu þessara fyrirtækja við höfum ekki verið upplýst um það hæstvirtur forseti en ég hef grun um að þær eignir sem menn töldu vera jafnvel svo mikils virði að við þyrftum ekki að taka á okkur nema kannski hundrað til hundrað fimmtíu milljarða þegar upp væri staðið séu ekki þannig metnar í dag en það hefur ekki verið upplýst og mér finnst vanta á það hæstvirtur forseti ég verð að segja það eins og er að forustumenn í ríkisstjórninni sem best eiga að vita upplýsi þingheim og þjóð um það hvernig þessi mál liggja fyrir hér var minnst á verðtryggingu áðan það var háttvirtur þingmaður helgi hjörvar sem minntist á það ég vil minna á það hæstvirtur forseti að við í frjálslynda flokknum höfum lagt það til í mörg ár í þingmálum að verðtryggingin væri tekin til gagngerðrar endurskoðunar með það að markmiði að leggja hana niður með það að markmiði að við værum ekki með sérstaka vísitölutryggingu lánsfjárskuldbindinga eins og verið hefur á undanförnum árum það er algerlega ljóst að eins og nú horfir í íslensku þjóðfélagi getur orðið eignaþurrð ég vil leyfa mér að nota það orð hefur orðið eignaþurrð hjá fjölskyldum í landinu hvor sem skuldir þeirra eru vegna verðtryggðra lána eða vegna gengistryggðra lána vonandi verður það svo að gengið styrkist og skuldirnar lækki en fyrir því höfum við því miður enga tryggingu

okkar mál í íslensku þjóðfélagi eru grafalvarleg ég sagði það í minni fyrri ræðu að við yrðum að axla þessa ábyrgð sameiginlega háttvirtir þingmenn ég vil endurtaka það í lok þessarar ræðu minnar hæstvirtur forseti að við í frjálslynda flokknum erum tilbúnir til þess að reyna að leggja því lið að íslenska þjóðin komist sem best frá þeim gríðarlegu vandamálum sem fram undan eru en þá erum við líka að tala um alvörusamráð í þeim málum þannig að menn hafi eitthvað um það að segja

landi það þarf að vera það þarf að nást sátt við þjóðina til að við getum unnið þau verk sem við þurfum að takast á við